Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Wir haben als Parlament bei diesen Haushaltsverhandlungen einen gemeinsamen Erfolg erreicht mehr Geld und mehr Investitionen für Forschung, Klima und Erasmus. Das war eine Teamleistung dieses Parlaments, und deswegen bin ich stolz auf unsere Kollegen und möchte mich bei unseren Berichterstattern bedanken. Aber in Zukunft geht es jetzt auch um noch viel mehr. Wir brauchen ein Europa, das wirklich fit ist für die Zukunft. Immer noch denken und rechnen einige hier wie die Brexit Partei eben und insbesondere einige Mitgliedstaaten vor allem nur Was haben wir einbezahlt, was bekommen wir raus? Es geht aber in Zukunft nicht mehr nur darum, was Europa für ihr Land tun kann, sondern es geht auch darum, was jedes einzelne Land für ein starkes Europa tun kann.

Nur so wird Europa handlungsfähig sein, nur so wird Europa noch relevant sein, und nur so wird Europa auch in der Welt noch eine Rolle spielen.

Aber dafür müssen wir auch bereit sein, neue Prioritäten zu setzen.